reflexionar en la tarde de hoy sobre el conjunto de elementos que componen una situación absolutamente improcedente desde el punto de vista de la humanidad y de la justicia, y es que haya millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo que están realizando sus tareas en unas condiciones de auténtica esclavitud y sin las mínimas condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Yo quisiera referirme solamente al punto 10 de nuestra Resolución, porque me parece sumamente importante, sin olvidar que las otras cuestiones que han sido suscitadas lo son también. Pero creo que es muy importante recordar esta tarde la necesidad de que se implemente la legislación de la Organización Internacional de Trabajo, sobre todo los ocho convenios que son más importantes, y la necesidad de expandir por el mundo una legislación que tenga en cuenta la salud y la seguridad, sea cual sea el país, y yo añadiría que sea cual sea la empresa. Y es verdad que Europa tiene multitud de armas para poder extender por el mundo esta preocupación por la OIT, por sus convenios y por la legislación.

Hoy, en este momento, en Europa hay muchas voces que dicen que hay que retroceder sobre nuestros estándares de salud, de seguridad, de lucha contra la explotación y de lucha contra los elementos que mantienen a los trabajadores en situación de riesgo, y que hablan de las pequeñas empresas.